Encore une fois, l'Europe va être incapable d'envoyer un signal fort à ses concitoyens et au reste du monde.

Je crains fortement que son échec annoncé ne crée encore plus de recul et de désespérance en Europe, et qu'in fine, bien plus que les eurosceptiques, nous soyons tous les fossoyeurs de l'Europe que nous défendons.